frú forseti einkavæðingin var

hún flytur inn þekkingu og tengsl og margt fleira og er mjög jákvæð og gerir auk þess upp uppgjörið milli bankanna nýju og gömlu miklu auðveldara en

einkavæða hvort það sé búið að breyta einhverju það hefur nefnilega því miður ekki nægilega miklu verið breytt svo varðandi það að hæstvirtur forsætisráðherra sé óumdeildur

ég til dæmis er ekkert hrifinn af því þegar hann talar um kattasmölun til þess að koma hérna í gegn flokksaga og eyðileggja lýðræðið á alþingi ég er ekkert voða hrifinn af því eða þegar hún talar um það að það eigi að koma á skattalagabreytingum og hún talar ekki við kóng eða prest